Ostatnio o Władimirze Putinie słyszymy na tej sali szczególnie wtedy, kiedy trzeba przywoływać do porządku tych, którzy ostrzegają przed ewolucją, ku jakiej podąża Unia Europejska, którzy mówią o stanie, w jakim znajdują się nasze instytucje. Tymczasem w sytuacji, kiedy Rosja likwiduje Medżlis reprezentację narodową Tatarów krymskich, tej społeczności, która stanowi najlepszy barometr wolności na Krymie, w tym czasie rząd francuski zaprasza prezydenta Rosji do złożenia oficjalnej wizyty w ich kraju. To zaproszenie, ten gest, to jest, proszę Państwa, nie tylko tak jak powiedział minister Ayrault znak wiekowej tradycji, to jest tak naprawdę znak kierunku, w którym podąża główny nurt Unii Europejskiej, cokolwiek by nie mówili jego liderzy.